Herr Präsident! Wir haben heute sehr interessante Berichte zur Fischereireform gehört und ich möchte auf drei Berichte eingehen. Zum einen Wir wissen alle, dass die Fischerei eines der ältesten Handwerke überhaupt ist. Und auch heute ist es noch so, dass Fischerei in vielerlei Hinsicht von kleinen und mittelständischen Betrieben und Handwerkern betrieben wird. Wir stellen immer kleine und mittelständische Betriebe in den Mittelpunkt unserer Politik in Europa und darum finde ich es nur gut, dass in diesem Fall in dem Bericht sehr stark auf deren Bedürfnisse abgestellt worden ist. Das zum einen. Zum anderen zur externen Dimension der Fischereipolitik Fisch ist schon heute ein wichtiger Eiweißlieferant für viele Länder Entwicklungsländer und deren Menschen. Und es ist deswegen ganz wichtig, weil auch die Weltbevölkerung wächst, in Zukunft noch mehr darauf zu achten, dass die Menschen, die vor Ort Fisch als Eiweißlieferanten brauchen, auch wirklich selber die Fische vor ihrer Küste fangen können und dass nur das, was darüber hinaus da ist, dann im Rahmen von Fischereiabkommen für z.